Herr Präsident, Frau Kommissarin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende Bericht enthält die Empfehlung des Europäischen Parlaments an den Rat, die Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst zu den laufenden Verhandlungen über ein strategisches Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und Kanada. Ich möchte meinen Kolleginnen und Kollegen für das konstruktive Arbeiten an diesem Bericht danken. Mein Dank gilt auch unserem Europäischen Auswärtigen Dienst. Ziel des strategischen Partnerschaftsabkommens, das seit 2011 verhandelt wird, ist es, die politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und Kanada zu vertiefen und ihnen einen aktuellen Rechtsrahmen zu geben, was mit dem alten Rahmenabkommen aus dem Jahr 1976 nicht mehr gegeben ist. Das strategische Rahmenabkommen ergänzt das Wirtschafts und Handelsabkommen, das sogenannte CETA, für das im Oktober eine politische Einigung gefunden wurde. Das strategische Partnerschaftsabkommen soll so gestaltet werden, dass die europäischen Werte und Grundsätze geachtet werden. Kanada ist ein demokratischer Staat, wir teilen mit den Kanadiern unsere Vorstellungen in Bezug auf Menschenrechte, Grundrechte und demokratische Institutionen, und wir haben in vielen Bereichen sehr ähnliche Standards. In zahlreichen Entschließungen des Europäischen Parlaments haben wir einen gemeinsamen Ansatz, den sogenannten common approach, bei EU Abkommen mit Drittstaaten gefordert. Entsprechend diesem Ansatz ist es wichtig, dass die entsprechenden politischen Klauseln im strategischen Partnerschaftsabkommen mit Kanada fixiert werden. Ziel ist, dass dieses ganz besondere Abkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada eine positive Signalwirkung hat und eine gute Vorlage für weitere EU Abkommen mit Drittstaaten ist.

Nur auf diese Weise kann auch das EU Kanada Handelsabkommen, das CETA, das sich sehr positiv auf die Wirtschaft beider Seiten auswirken wird, unmittelbar in Kraft treten.

Beide Abkommen zusammen sind ein starkes Signal für die Welt, wie durch ehrliche Zusammenarbeit Handel und Achtung der Grundrechte in gutem Sinne vereint werden können.